atkvæðagreiðslunni er lokið frumvarpið er samþykkt með fjörutíu og níu samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá alþingi háttvirtir alþingismenn nú er komið að lokum þessa vorþings og er það eins nærri starfsáætlun sem gerð var í upphafi þings í haust eins og fært var ég er afar þakklát forustumönnum flokkanna formönnum flokka og formönnum þingflokka fyrir þá miklu vinnu sem þeir hafa lagt á sig við erfiðar aðstæður síðustu daga til þess að þingstörfum gæti lokið á sem næst tilsettum tíma sem forseta er mér auðvitað efst í huga afgreiðsla þingskapafrumvarpsins og frumvarp um rannsóknarnefndir það er einlæg von mín að þær veigamiklu breytingar sem við höfum gert á þingsköpunum verði alþingi og störfum eins til heilla þá tel ég mikilvæg þáttaskil hafa orðið með samþykkt laga um rannsóknarnefndir almennar reglur um skipan á málsmeðferð fyrir opinberum rannsóknarnefndum hefur hingað til skort hér á landi með lögunum hefur verið bætt úr þessu þótt við höfum nú lokið hefðbundnum störfum er þetta ekki síðasti þingfundurinn á þessu sumri við munum koma saman að nýju um miðja næstu viku miðvikudaginn fimmtánda júní til sérstaks hátíðarfundar í alþingishúsinu sem efnt er til í minningu tvö hundruð ára afmælis jóns sigurðssonar forseta á þessu ári þeim fundi verður útvarpað og sjónvarpað nú við lok þinghaldsins vil ég þakka þingmönnum fyrir samstarfið á þessu þingi ég vil færa varaforsetum sérstakar þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins svo og formönnum þingflokka fyrir mjög gott samstarf á þessu þingi skrifstofustjóra og starfsfólki alþingis þakka ég alla aðstoð og fyrir mikið og mjög gott starf og ágæta samvinnu í hvívetna háttvirtur fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis gunnar bragi sveinsson tekur til máls